Paní předsedající, z diskuze, kterou jsem tady pečlivě poslouchala, je zřejmé, že zde není úplná jednota v tom, jak tento nový finanční nástroj má vypadat, a přitom je to velmi důležitý program pro rozvoj ve třetích zemích a také pro politiku v sousedství, která má velmi dobré výsledky a tradici. Je to velký finanční nástroj, se kterým můžeme měnit realitu a přispívat k rozvoji ve třetích zemích.

Proto je důležité, abychom tento program měli připravený na další finanční období. Já rozumím Komisi, že se snaží o jeho zefektivnění, proto spojuje některé dílčí programy, ale měli bychom to dělat rozumně. Dochází k určitému ztížení té přehlednosti pro podávání grantů a pro příjemce. Podle zástupců občanské společnosti hrozí ztráta již vybudovaných specifických forem, a proto budu podporovat pozměňovací návrh, který má za cíl samostatný program pro sousedství.